Ja. Spoštovani, predsednik, hvala za dano besedo. Zdaj, vsekakor je potrebno povedati, da gre to verjetno za eno izmed najpomembnejših področij, v danem trenutku. Dejstvo je, da slovenski proračun potrebuje sredstva, na voljo v Sloveniji je, Slovenija ima približno tri milijarde, sredstev in žalostno, lahko smo ugotavljali, da do sedaj ta naloga s strani tako prejšnje vlade kot sedanje ni bila opravljena kvalitetno. Dejansko ni bila opravljena. Zaostajamo s, projekti, ki bi jih morali prijaviti v Bruslju. Jaz sem prepričan, da nekako z, bi rekel, resnim delom, zavzetostjo, bi rekel, predvsem s sodelovanjem vseh, ministrskih ekip, celotne ministrske ekipe, kajti dejstvo je tolki, da se morajo področja, bi rekel, dopolnjevati, tako z ene kot z druge strani, sem prepričan, da lahko, poberemo, bi rekel, še ti dve milijardi evropskih sredstev, in ti dve milijardi evropskih sredstev lahko omogočata, bi rekel, tudi nadaljnji razvoj Slovenije. Jaz sem prepričan, da z resnim delom lahko pridemo, vendar žal tukaj noter, glede, bi rekel, na dosedanji pristop te koalicije, do evropskih sredstev, si lahko kdaj, včasih predstavljamo, da temu ne bo tako. Dejstvo je, recimo, da po, približno, dveh mesecih delovanja vlade se je, bi rekel, že zgodilo, bi rekel, zamenjava, samega ministra. Jaz sem mnenja, da, je predvsem to področje, bi rekel, takoj za Ministrstvom za finance, jaz sem mnenja, da, to ministrsko in oziroma kandidata, Iztok Purič bo mogel sodelovati, bi rekel, predvsem z ministrom za finance z s vse, vsemi ostalimi. Zdaj pa predvsem, kaj jaz vidim, kaj bi se tukaj moglo narediti. Predvsem poenostavitev postopkov, poenostavitev postopkov, in bi rekel, stop birokratom. Tukaj se mi zdi, da se da, veliko stvari narediti in pa seveda, da se popravijo vse tiste stvari, ki jih je, bi rekel, tukaj že pri tudi svoji reviziji očitalo, Računsko sodišče. Tukaj, jaz pričakujem, no, od kandidata, verjetno tudi od, danes naprej novega ministra, da bo se dela lotil bistveno bolj resno kot vsi ostali njegovi predhodniki naprej.